Ich möchte mich auch beim Kollegen Denanot sehr herzlich bedanken, weil er, glaube ich, einen Punkt hervorgestrichen hat, der ganz wichtig ist Mit diesem Programm kann auch die soziale Sicherheit dementsprechend gestärkt werden.